virðulegi forseti ég ætla að byrja á því að óska þjóðinni til hamingju með glæsilega þjóðaratkvæðagreiðslu ég ætla líka að óska þeim sem sögðu nei í þeirri atkvæðagreiðslu til hamingju með það að þjóðin var ekki reiðubúin að láta skuldir einkafyrirtækis lenda á almenningi að þjóðin var ekki reiðubúin að láta mistök útrásarvíkinga sem urðu til vegna galla í innstæðutryggingarkerfi evrópusambandsins bitna á framtíð íslands ég átti kost á því að fara víðs vegar um landið og halda fyrirlestur ásamt formanni fjárlaganefndar þar sem við kynntum okkar viðhorf til þessa mikilvæga máls við fórum um allt land og það sem ég var ánægðastur með að finna var það hversu almenningur var vel upplýstur hvað hann hafði kynnt sér öll gögn málsins af gaumgæfni og gat þess vegna tekið upplýsta ákvörðun

þessa máls leynimöppu og leynisamningum var haldið hér inni á göngum alþingis fjarri augum almennings þar sem meðal annars var að finna atriði sem skipti tugum ef ekki hundruðum milljarða fyrir framtíð þessa lands nú síðast var upplýsingum haldið um greiðslur til samninganefndarinnar þetta er skammarlegt og íslensk stjórnvöld bera á þessu fulla ábyrgð frá upphafi til enda hefur framsóknarflokkurinn staðið í lappirnar á öllum stigum málsins höfum við haldið því til haga að ríkissjóði beri ekki lagaleg skylda til þess að greiða fyrir icesave skuldbindingarnar á öllum stigum málsins höfum við lagt fram breytingartillögur þess efnis að jafnvel þó að við færum ekki með málið fyrir dómstóla mundum við fá að njóta þess ef þar til bærar stofnanir evrópusambandsins eða annarra kæmust að því að lagaskyldan væri ekki fyrir hendi að við mundum fá að njóta þess nú þegar niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar liggur fyrir

þjóðin þarf að snúa bökum saman ég hef hins vegar miklar efasemdir um og verð að viðurkenna það að ég treysti ekki stjórnvöldum til að halda málstað íslendinga á lofti gagnvart öðrum ríkjum að koma réttum upplýsingum til matsfyrirtækja og til að tala upp íslenskt atvinnulíf það þarf fleiri en forseta íslands til þess að benda á áhuga erlendra stórfyrirtækja til að fjárfesta hér á íslandi og það er vel við hæfi að hrósa meðlimum indefence og advice hópsins fyrir þeirra framgöngu í málinu ég treysti heldur ekki íslenskum stjórnvöldum til þess að verjast í væntanlegum dómsmálum hvort sem er fyrir efta dómstólnum eða hér á landi í héraðsdómi eða hæstarétti nú þegar liggur fyrir að það þarf að svara áliti esa og það hvílir á efnahags og viðskiptaráðuneytinu að gera slíkt innan tveggja mánaða ég hef af þessu verulegar áhyggjur hvernig staðið verður að málum hvað snertir varnir íslands sér í lagi þegar sjálfur efnahags og viðskiptaráðherra hefur ítrekað lýst því yfir að íslendingum beri samkvæmt þjóðarrétti að greiða fyrir skuldbindingarnar væri þá ekki réttast í ljósi þess að ég treysti ekki ríkisstjórninni að hér kæmi fram vantraustsyfirlýsing á ríkisstjórn jóhönnu sigurðardóttur hæstvirtur forsætisráðherra og hæstvirtur fjármálaráðherra hinn eðlilegi farvegur slíkrar tillögu væri að hún kæmi frá formanni stærsta stjórnarandstöðuflokksins á alþingi og ég fagna því að hún sé nú komin fram hún verður að koma úr þessari átt til þess að mark sé á henni takandi en ég verð samt að viðurkenna það að á henni er einn stór og mikill galli ríkisstjórnin situr nú í skjóli þeirra sem sögðu já við icesave samningunum á íslandi erlendir aðilar fjölmiðlar ríkisstjórnir velta nei fyrir sér hvernig getur ríkisstjórnin í ósköpunum setið enn þá við völd það er ábyrgðarhluti þeirra sem sitja hvort þeir treysti sér enn þá til þess að gæta vel að hagsmunum íslendinga við sem erum í framsóknarflokknum munum áfram beita okkur fyrir því að standa dyggan vörð um hagsmuni íslands icesave málinu er ekki